2007 war sie umgesetzt.

Das ist ja auch der hauptsächliche Gegenstand der Untersuchungen in der nächsten Zeit, wo es eigentlich ganz konkret vor Ort Probleme gibt, was konkret geschieht.

Nun ist anzuerkennen, dass das natürlich nicht konfliktfrei geht. Die Materie ist komplex, es braucht seine Zeit, es gibt unterschiedliche Kulturen und Traditionen, gerade in den Berufen und in den Vorstellungen über die Qualität und Qualifikation von Berufen. Deswegen kann man natürlich nicht umstandslos jede Qualifizierung aus dem einen Land auch in dem anderen anerkennen. Worum es mir und uns geht, ist eigentlich weniger, die einzelnen Härtefälle anzupacken, die es auch gibt, das muss auch sein, sondern zu untersuchen und da ist gerade auch Solvit hilfreich ob Fehler in den Strukturen im System liegen, ob und wie dort Verbesserungen angebracht werden können. Ich will darauf hinweisen, dass diese Thematik nie abgeschlossen sein wird. Das ist ein echter Dauerbrenner, denn es gibt natürlich ständig neue Berufe und neue Berufsbilder. Insofern ist es auch für die Kommission und das Parlament eine ständige Aufgabe.